Hvala za besedo! Spoštovana predsednika, ministrski zbor, poslanke in poslanci! Odbor za gospodarstvo in Odbor za zadeve Evropske unije kot pristojni telesi sta pripravila poročilo, in sicer: "Predsednik vlade Marjan Šarec je osemindvajsetega enajstega dva tisoč osemnajst predsedniku državnega zbora, magistru Dejanu Židanu posredoval predlog kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, v katerem predlaga, da državni zbor za ministra imenuje doktor Iztoka Puriča. Doktor Iztok Purič se je tretjega dvanajstega predstavil članicam in članom, obeh odborov in odgovarjal na njihova vprašanja. Uvodvi prej, uvodni predstavitvi je kandidat za ministra predstavil svoje dosedanjo akademsko karierno pot, poudaril je svoje dolgoletne izkušnje v kadrovskih službah, kjer je velik poudarek namenjal motivaciji zaposlenih kot ključnemu elementu uspešnosti vsake organizacije oziroma dejavnosti. Posebej je izpostavil svojo zaposlitev v javnem gospodarskem zavodu Brdo, kjer je med drugim kot dolgoletni direktor skupaj z zaposlenimi prispeval k enemu največjih uspehov zunanje politike Republike Slovenije, torej predsedovanju Svetu Evropske unije v letu dva tisoč osem. S svojo kandidaturo je soglašal, ker meni, da bo s svojimi izkušnjami, tako raziskovalnimi kot iz dela v notranjih organizacijskih procesih in upravljanju, prispeval k optimalnejšemu in učinkovitejšemu delovanju upravljanja evropske kohezijske politike v Sloveniji. Kandidat za ministra je v nadaljevanju omenil tudi svojo seznanjenost s pogledi na problematiko kohezijskih sredstev s strani predstavnikov lokalne samouprave, kjer so razmerja in pogledi drugačni kot z državne ravni. Svoje prednostne izzive je sklenil v naslednjih točkah: informacijski sistem EMA, ki mora slediti vsem zahtevam evropske kohezijske politike, priprava ukrepu za odpravo ovir, ki onemogočajo učinkovito črpanje in zmanjšanje škode, ki lahko nastane s prepočasno odzivnostjo SVRK-ja, delovanje SVRK-ja kot učinkovite službe, kar je moč doseči z učinkovito organiziranostjo, motiviranimi sodelavci in sodobno informacijsko tehnologijo. SVRK naj funkcionira kot učinkovit koordinator med deležniki izvajanja kohezijske politike, programski okvir za novo finančno perspektivo, kjer bodo morali vsi, koalicija, opozicija, državni zbor in vlada skupaj določiti smer kohezijske politike v prihodnje. Nadalje je poudaril, da so evropska kohezijska sredstva skoraj edina razvojna sredstva v Sloveniji in da moramo poskrbeti, da jih v celoti izkoristimo. Kandidat verjame, da bomo tudi v to programsko obdobje tako kot prejšnje uspešno zaključili kot ena najuspešnejših držav pri črpanju kohezijskih sredstev. Pri tem je kot ključna elementa izpostavil timski duh in znanje v SVRK, ki ga bodo usmerili v zastavljene cilje. Ocenjuje, da s svojimi izkušnjami zna in zmore prispevati k izboljšanju stanja kohezijske politike v Sloveniji. Izpostavil je tudi odpravo ovir pri delovanju informacijskega sistema in vseh dejavnikov, ki upočasnjujejo črpanje in zmanjšujejo koriščenje evropskih kohezijskih sredstev. Kandidat je poudaril, da vlogo SVRK vidi kot koordinatorja med vsemi deležniki izvajanja kohezijske politike, vključno z ministrstvi, državnim zborom, lokalnimi skupnostmi, regionalnimi razvojnimi agencijami in univerzami, pri čemer sta zavezanost k istemu cilju in tvorno sodelovanje predpogoj za uspešno doseganje cilja." Odbor za gospodarstvo je z osmimi glasovi za in tremi proti in v nadaljevanju še Odbor za zadeve Evropske unije z, je z osmimi glasovi za in štirimi glasovi proti, potrdil mnenje, da je predstavitev doktor Iztoka Puriča kot kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ustrezna. Hvala lepa.